În cazul în care ne raportăm la regimurile care încalcă în mod flagrant drepturile omului, s ar putea spune că situația lui Alaa Abdel Fatah nu este atât de gravă.

Iar pentru aceasta, este nevoie ca principiile fundamentale să fie respectate în orice situație.

Dacă sunt acceptate și tratate cu ușurință, astfel de excepții pot deschide calea pentru orice derapaje.

Acum le revine însă unul și mai însemnat să își respecte atribuțiile, asigurând astfel bazele unei adevărate democrații.